Przez wiele lat funkcjonowania najpierw Wspólnot, a potem Unii Europejskiej, zdążyliśmy się przekonać, że jedna wspólnotowa regulacja dla wszystkich krajów członkowskich działa skuteczniej w świecie swobodnego przepływu towarów, usług i osób niż złożone, bardzo często niezwykle skomplikowane prawodawstwo na poziomie 27 państw członkowskich. Nowe i istniejące już przepisy nie mogą jednak stanowić kolejnych barier dla osób, które z nich korzystają.

Tegoroczne sprawozdanie zwraca uwagę na szereg zmian, które wnosi w życie Unii traktat z Lizbony, a które w istotny sposób będą wpływać na cały proces unijnej legislacji. Zwiększona rola Parlamentu Europejskiego, europejska inicjatywa ustawodawcza czy dalsze zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw będą w naturalny sposób zwracać uwagę obywateli Unii na sam proces, jego jakość i skuteczność.

Obywatele będą zatem postrzegać Parlament jako instytucję, która ma realny wpływ na tworzone prawo, a zatem będą się dokładniej przyglądać naszej poselskiej pracy. Dlatego też kolejną istotną kwestią jest zapewnienie niezależnej, wszechstronnej oceny skutków.

Wszystkim nam chodzi jednak o to, byśmy dysponowali obiektywną i rzetelną podstawą, która będzie pozwalała nam wytyczać kurs i podejmować decyzje odnośnie do przyszłych regulacji. Musimy także pamiętać, że dobre prawo jest jednym z gwarantów skutecznego wdrażania i późniejszego stosowania przepisów prawa unijnego w krajach członkowskich, co niestety wciąż stanowi dosyć poważny problem w całej Unii Europejskiej.